Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Es ist ein Gebot der Stunde und wichtiger denn je, darauf zu achten, dass die Energiemärkte transparenter und besser überwacht werden und dass jeder Marktmanipulationsversuch und jeder Marktmissbrauch aufgedeckt und bestraft wird.

Die bestehenden Grenzen überwinden und den Missbrauch verhindern können wir nur mit klaren Transparenzvorschriften und mit europaweit einheitlichen Sanktionen. Wir wollen mit dieser Regelung ein Instrument zur Verhinderung von Marktmissbrauch im Energiesektor schaffen. Es wird darin ein gemeinsamer europäischer Ansatz für das Verbot von Insidergeschäften und Marktmanipulation im Bereich der Energiegroßhandelsmärkte für alle nicht unter die Marktmissbrauchsrichtlinie fallenden Strom und Erdgasprodukte vorgeschlagen. Es ist ein Glück, dass wir in diesem Bericht keine Kosten für die Datensammlung vorsehen, es keine Übermittlung der Grenzkosten gibt, auf Betreiben des Europäischen Parlaments eine Harmonisierung der Strafen zwischen den Mitgliedstaaten eingefügt wurde, um Forum Shopping zu vermeiden. Was den Anwendungsbereich der Verordnung betrifft, ist festzustellen, dass die Energiegroßhandelsmärkte nicht nur die organisierten Börsen, sondern auch die nicht geregelten Märkte umfassen sollten, da deren Transaktionen den Handel an Energiebörsen beeinflussen können. Mit dieser Vorgangsweise stärken wir die Integrität des Marktes und das Vertrauen der Verbraucher.